En effet, le soutien naturel aux droits de l'homme ne saurait occulter l'infiltration avérée de l'islam radical au sein de cette minorité musulmane de Chine, ni la question de l'intégrité territoriale de cette dernière face à un islamo nationalisme militant. Cela n'enlève rien à l'intransigeance qui doit être la nôtre face aux violations des libertés fondamentales, notamment de la liberté de conscience. Mais force est de constater que les lacunes de la Chine en la matière ne datent pas d'hier.

Selon certaines sources, les églises chrétiennes non officielles seraient confrontées à des fermetures administratives, tandis que les autres subissent une avalanche de vexations, comme la censure des homélies. Ne feignons donc pas de découvrir l'autoritarisme qui a toujours été la marque de fabrique du régime chinois, et face auquel une attitude de fermeté doit, de notre côté, enfin prévaloir.